Astăzi Uniunea se confruntă cu o criză economică, financiară și socială. Politica de dezindustrializare dusă în ultimii ani a dus la pierderea a milioane de locuri de muncă, la delocalizarea industriei europene către terțe țări, la o rată a șomajului de 10 în rândul tinerilor chiar de 20 punând în pericol competitivitatea Uniunii. Consider că Uniunea trebuie să investească masiv în infrastructura de transport și energie, în agricultură, sănătate, educație și cercetare și, mai ales, în dezvoltarea economică sustenabilă. Dezvoltarea producției industriale și, implicit, a locurilor de muncă în Uniune necesită investiții în modernizarea întreprinderilor europene pentru ca acestea să producă mai ecologic. În următorii zece ani, eficiența energetică trebuie să se afle în topul priorităților noastre. De asemenea, populația Uniunii îmbătrânește, rata natalității scade, iar rata ridicată a șomajului afectează sustenabilitatea sistemelor de pensii. Cred că a venit momentul ca Uniunea să își apere principiile fundamentale și valorile, iar cea mai mare valoare a Uniunii sunt cele 500 de milioane de cetățeni europeni.